Signora Presidente, onorevoli colleghi, le immagini che hanno fatto il giro del mondo dell'acqua alta a Venezia, fin dentro la Basilica dove mai era arrivata, non possono lasciarci indifferenti, così come non possono lasciarci indifferenti le immagini che arrivano dalle altre città europee e italiane sott'acqua. Certo, è sempre successo che in autunno piova e piova molto, ma oggi abbiamo a che fare con un nuovo fenomeno, il cambiamento climatico, che sta aumentando la frequenza e l'intensità degli eventi metereologici estremi.

Le nostre città sono l'ambito più a rischio, perché è lì che vive la maggior parte della popolazione europea. È un nostro dovere proteggere innanzitutto le vite umane e il nostro patrimonio storico culturale, perché in Europa abbiamo l'onore di ospitare quasi 400 siti UNESCO. Una ricchezza che ogni cittadino europeo sente come propria e per la quale è disposto a mobilitarsi, come successe nell'alluvione del 1966 a Firenze, quando ragazzi e ragazze, poi chiamati angeli del fango, arrivarono da tutto il continente per salvare le opere d'arte, manifestando una prima forma di civismo europeo.

Aumentare gli aiuti del Fondo europeo di solidarietà serve ma non basta più, come non bastano i meccanismi ex post. Non possiamo tutte le volte agire dopo nella conta dei danni. È necessario prevenire gli effetti catastrofici prima, ed è su questo che mi voglio concentrare. Cominciamo con il dire che abbiamo costruito troppo e male nelle nostre città. Si deve ripartire da una grande battaglia culturale, prima ancora che ambientale, sul consumo e la difesa del suolo e rimettere al centro il dibattito sulla necessità di una specifica direttiva dell'Unione europea. Inoltre, le tragedie si evitano se si fanno le opere di mitigazione ambientale non si aspetta che il fiume esondi ma si costruiscono le casse di espansione e le opere di regimazione idraulica. Ecco allora che il piano per gli investimenti sostenibili, che attendiamo dalla Presidente von der Leyen, dovrà contenere un capitolo ad hoc per la prevenzione idrogeologica. Infine è arrivato il tempo di aprire una seria discussione sulla possibilità di scomputare gli investimenti green dal calcolo deficit PIL del Patto di stabilità e crescita. Sulle conseguenze dei fenomeni meteorologici estremi l'Unione europea deve mostrare ai suoi cittadini di essere capace di definire un'agenda e di concretizzarla. Il gruppo dei Socialisti e Democratici non mancherà di fare la sua parte.